Premesso che il mio passaporto è stato controllato quando sono venuta qua a Strasburgo giustamente! credo sia giusto controllare i confini, perché i terroristi sono andati impuniti, dal Belgio alla Francia e sono venuti anche in Italia. Sono venuti vicino a casa mia quei terroristi e quindi per la sicurezza, per il bene dei cittadini, i controlli devono esserci meno libertà ma più sicurezza.